Señor presidente, señora alta representante, hoy hablamos de la política de seguridad y de defensa y de la política exterior de la Unión Europea, porque realmente Europa afronta un mundo que le es más hostil y que habla un lenguaje al que no estamos tan acostumbrados. Un mundo más hostil, con unas relaciones trasatlánticas que ya no son fiables como antes, con una vecindad realmente conflictiva y con una ascendencia de Asia que va a cambiarlo absolutamente todo. Y un lenguaje, el del poder duro, el de la competencia entre grandes poderes, al que no estamos acostumbrados. Por eso, el mensaje es claro desde el Parlamento y desde el resto de instituciones necesitamos una mejor y una mayor cooperación en materia de defensa para ganar autonomía estratégica, para tener una posición fuerte en el mundo en defensa de nuestros valores y para ser capaces de acompañar al enorme poder blando en materia de diplomacia y de comercio que hoy sustenta la Unión. Debemos poder ser flexibles y autónomos para defender nuestra posición, nuestros valores y nuestros intereses en el mundo.